Herr Präsident!

Richtig ist, dass virtuelle Währungen und die Technologie dahinter sehr positive Auswirkungen haben können.

Die sogenannten sind technologische Quantensprünge, die dezentrale Transaktionsnetzwerke ermöglichen. Doch dieser dezentrale Ansatz macht eines unmöglich zentrale Steuerung, Regulierung und Überwachung. Und das ist das Problem der Bürokraten. Die Regulierung braucht den zentralen Ansatz. Sie ist hilflos gegenüber der blockchain Diese Hilflosigkeit durchzieht den ganzen Bericht. Aber wir brauchen gerade eine neue Technologie, die ohne Regulierung und Überwachung und ohne Bürokraten auskommt auch in Zukunft ohne die Aufsicht von Kommission und EZB. Die Bürokraten von der EZB sollen ihre Finger von den virtuellen Währungen und von den Bitcoins lassen. Deswegen habe ich dagegen gestimmt.